Señora Presidenta, es pues este Reglamento complementario de la euroorden de protección en los países en los que existe una fase civil del procedimiento, porque precisamente este Reglamento está pensado para eso, para aquellos países en los que existe una fase civil del procedimiento. Y es bueno porque, además, es un Reglamento que se aplica automáticamente y que va a ser rápido en su aplicación. Pero tenemos que lamentar, en estos momentos, que no hemos avanzado en lo que significa la definición del delito de la violencia contra las mujeres como una agresión continuada para poder hacer realidad la inclusión de este delito en los Estados miembros. No existe todavía este delito en todos los Estados miembros. Y tenemos que avanzar, sobre todo, en la prevención del delito de la violencia contra las mujeres. Por eso es esencial su definición. No hemos hecho todavía propuestas convincentes sobre la prevención de este delito. Y no podemos dejar, de ninguna manera, que la crisis nos arrastre y que perjudique todo lo que es esta prevención. No es posible que, porque se reduzcan los medios en la justicia, convirtamos los delitos en faltas y privemos a las mujeres de la asistencia jurídica gratuita, cuando son las mujeres vulnerables precisamente las que más están sufriendo los efectos de la crisis y no tienen ni siquiera donde caerse muertas.

Así que tenemos que estar muy atentos para que esta prevención sea eficaz y para que avancemos en la definición de ese delito en los países miembros y también en la inclusión de estas estadísticas, no solamente de la violencia contra las mujeres sino también de la trata contra las mujeres, en Eurostat, para que de verdad podamos conocer la dimensión de este problema y avancemos en la prevención.